virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um greiðsluþjónustu á þingskjali ellefu hundruð níutíu með frumvarpinu er lagt til að innleidd verði í íslenskan rétt ákvæði tilskipunar númer sextíu og fjögur tvö þúsund og sjö sem ætlað er að skapa heildstætt samræmt og nútímalegt regluverk um greiðsluþjónustu innan evrópska efnahagssvæðisins með samþykkt frumvarpsins mun öðlast gildi fyrsti heildstæði lagabálkurinn um greiðsluþjónustu en hugtakið greiðsluþjónusta nær meðal annars yfir notkun greiðslukorta færsluhirðingu greiðslur sem framkvæmdar eru í heimabönkum og svonefndar peningasendingar í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar er með frumvarpinu lagt til að greiðsluþjónustuveitendum verði einum heimilt að veita greiðsluþjónustu hér á landi enda hafa þeir tilskilin leyfi stjórnvalda hér á landi eða í öðru aðildarríki hugtakið greiðsluþjónustuveitandi er skilgreint í sjöundu greinar frumvarpsins og falla meðal annars undir það eftirtaldir aðilar fjármálafyrirtæki með starfsleyfi til móttöku innlána eða annarra endurgreiðanlegra fjármuna frá almenningi og veitingar útlána fyrir eigin reikning í annan stað rafeyrisfyrirtæki í þriðja lagi póstrekendur með rekstrarleyfi samkvæmt lögum um póstþjónustu og í fjórða lagi greiðslustofnanir en greiðslustofnanir eru ný starfsleyfisskyld tegund þjónustuveitenda á sviði fjármálaþjónustu sem nánar er skilgreind í öðrum kafla frumvarpsins gert er ráð fyrir að greiðslustofnanir sinni takmarkaðri og sérhæfðari starfsemi en fjármálafyrirtæki sinna samkvæmt núgildandi lögum tilskipun sextíu og fjögur tvö þúsund og sjö er ætlað að efla samkeppni í greiðsluþjónustu á sama tíma og leikreglur um skilyrði til veitinga slíkrar þjónustu en eru gerðar skýrari eitt af markmiðum tilskipunarinnar er að efla réttarstöðu neytenda með ákvæðum frumvarpsins er gert ráð fyrir að ítarleg lagaákvæði verði sett um upplýsingagjöf og gagnsæi um veitingu greiðsluþjónustu þannig verði notendum greiðsluþjónustu tryggðar ákveðnar lágmarksupplýsingar um framkvæmdaatriði gjaldtöku en réttarstöðu aðila ef framkvæmd greiðslu misferst og fleira í frumvarpinu er gert ráð fyrir að sett verði ítarleg efnisákvæði um réttindi og skyldur aðila það er annars vegar greiðsluþjónusta veitenda og hins vegar notendagreiðsluþjónusta þeirra á meðal eru ákvæði um framkvæmd greiðslu og framkvæmdatíma meðferð greiðslumiðils og nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að tryggja persónubundna öryggisþætti greiðslumiðils svo og um ábyrgð aðila þegar óheimilaðar og ranglega framkvæmdar greiðslur eru annars vegar ákvæði sjöttu greinar frumvarpsins um þátttöku í greiðslukerfum felur í sér nýmæli að í þér leyti að ekki hafa áður ver sett í almenn lög ákvæði um greiðslukerfi önnur en þau sem lög númer níutíu nítján hundruð níutíu og níu um öryggi í greiðslufyrirmæli í greiðslukerfum gilda um það eru kerfislega mikilvæg grundvallarkerfi einkum stórgreiðslukerfi seðlabankans í frumvarpinu er gert ráð fyrir að fjármálaeftirlitinu verði falið eftirlit með framkvæmd laga um greiðsluþjónustu í samræmi við önnur lög á sviði fjármálaréttar fjármálaeftirlitið veiti greiðslustofnunum samkvæmt öðrum kafla frumvarpsins jafnframt starfsleyfi og hafi eftirlit með starfsemi þeirra í ljósi þess að um flókið og sérhæft svið er að ræða verður að gera ráð fyrir fjölgun stöðugilda hjá stofnuninni með tilheyrandi kostnaðaraukningu verði henni falið aukið hlutverk samkvæmt frumvarpi þessu hins vegar er lagt til að seðlabanka íslands verði sérstaklega falið eftirlit með áðurgreindri sjöttu grein um þátttöku í greiðslukerfum í fjórða grein laga númer þrjátíu og sex tvö þúsund og eitt um seðlabankann er honum falið almennt hlutverk að því er varðar greiðslukerfi og hefur seðlabankinn á grundvelli þessarar fjórðu grein sett reglur um greiðslukerfi loks ber þess að geta að í frumvarpinu er gert ráð fyrir að notendum greiðsluþjónustu geti skotið ágreiningi er varðar fjárhagslegar kröfur og einkaréttarlega hagsmuni til úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki í ljósi þessara helstu aðila sem samkvæmt frumvarpinu munu teljast til greiðsluþjónustuveitenda eiga nú þegar aðild að þessari úrskurðarnefnd þykir ekki réttlætanlegt að setja á fót sérstaka úrskurðarnefnd um greiðsluþjónustu eða skynsamlegt út frá kostnaðarsjónarmiðum æskilegt þykir og raunar gerir evróputilskipunin um greiðsluþjónustu beinlínis ráð fyrir að slíkum ágreiningi sé hins vegar unnt að skjóta til sjálfstæðrar úrskurðarnefndar utan dómstóla

til annarrar umræðu og viðskiptanefndar